Señor Presidente, apoyo al señor Moraes. Desde la entrada en vigor del Acuerdo para la facilitación de la expedición de visados entre la Unión y Ucrania, el 1 de enero de 2008, hemos visto cómo ambas partes se han beneficiado de su firma. Han sido muy pocos los problemas de aplicación, como han puesto de relieve sus mecanismos de revisión, pero los existentes deben ser mejorados y hay que dar un paso más para una futura exención de todos los ciudadanos de Ucrania. La política europea de vecindad tiene por objetivo evitar la aparición de nuevas líneas divisorias entre la Unión ampliada y nuestros vecinos y consolidar la estabilidad y la seguridad, así como el bienestar para todos. Así se ha entendido desde que fue esbozada en marzo de 2003 a través de la Comunicación de la Comisión sobre una Europa más amplia, y el paso que hoy damos se enmarca dentro de esa línea de acción política, avanzando en el compromiso mutuo con los valores comunes democracia, derechos humanos, derechos humanos —reitero—, Estado de Derecho, buen gobierno y los principios de economía de mercado y desarrollo sostenible. La modificación que hoy debatimos supone una mejora sustancial del acuerdo en vigor, avanzando en los objetivos contenidos en el plan de acción bilateral con Ucrania, y así lo han entendido las Comisiones LIBE y AFET, que han dado un visto bueno prácticamente unánime. Es bueno facilitar la entrada a nuestro territorio de nuevas categorías de ciudadanos. En otros casos y en este hemos visto los beneficios de estas decisiones. En cualquier caso, no olvidemos que, si en algún momento se produjera un abuso o un mal uso de la exención, contamos con mecanismos de carácter general, como la reciprocidad o la suspensión, actualmente en debate y negociación en la Comisión LIBE, así como con los que contiene el presente acuerdo. Por todo ello,